Herr Präsident! Es ist noch immer eine traurige Tatsache, aber wirklich wahr Frauen verdienen in der EU noch immer um

In meinem Heimatland verdienten im Durchschnitt die Frauen 2010 rund 60 des mittleren Einkommens der Männer. Bei gleicher Arbeit gibt es nach wie vor eine unterschiedliche Einstufung, und 2010 war lediglich eines von sieben Vorstandsmitgliedern der größten europäischen Unternehmen eine Frau. Die Frauen müssen endlich als ebenso fähig wie die Männer angesehen werden. Arbeitszeiten, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erlauben, die Chance auf eine entsprechende Kinderbetreuung und den Zugang zu permanenten Weiterbildungsmöglichkeiten halte ich für einen adäquaten Start, um in die richtige Richtung zu gehen.